il testo ma che, sulla stessa falsa riga, colpirà anche la libertà di espressione online. Noi, come principale donatore, possiamo pretendere molto dalla Cambogia, ma dobbiamo pretendere molto anche da noi stessi affinché si possa garantire una politica nostra commerciale coerente e un comportamento delle nostre multinazionali che non vada ad accaparrarsi le terre dei cambogiani, sostenendo appunto svolte autoritarie di questo tipo. Il Patto dei diritti civili e politici ci ricorda che le libertà di espressione, di associazione e di assemblea non sono negoziabili. Pertanto chiediamo un'azione forte e concreta della Commissione, che chieda al governo cambogiano di retrocedere immediatamente da questa iniziativa.